Hvala še enkrat za besedo. Vsekakor tisti, ki je iz koalicije izrekel stavek, da se slovenska vlada uspešno spopada z ilegalnimi migracijami, zasluži danes zagotovo z izjavo dneva, ne. Namreč kakšne so v resnici številke? Od predlani do lani se je število ilegalnih migrantov, ki so zaloteni na ozemlju Republike Slovenije po ilegalnem vdoru, povečalo za petkrat, ne za petino, za petkrat, v prvem mesecu recimo samo po novem letu letošnjega leta se je pa na to petkratno povečanje povečalo še za tretjino, ne. Tako, da, toliko okoli tega uspešnega spopadanja. K temu dodam še številko iz uradne, italijanske policije od njihovih sindikatov, da ocenjujejo, da je dnevni dodaten dotok migrantov preko Slovenije po južni njihovi poti, kot ji rečejo, po balkanski poti, tam nekje med šestdeset in tristo vsak dan. Toliko o obvladovanju ilegalnega migrantskega toka. Komur se to zdi obvladovanje ilegalnih migracij, se mu najbrž zdi tudi, da se mu prikazujejo kakšni roza sloni, ki plešejo črnogorsko kolo, ampak o tem kdaj drugič. Zdaj, komu je pravzaprav tale današnji akt deklaracije o usmeritvah namenjen? Ja, najbrž vsem tistim, ki delajo bodisi kot funkcionarji bodisi kot predstavniki bodisi v katerikoli drugi vlogi v institucijah Evropske unije oziroma imajo z njimi stik. Zdaj vas pa jaz vprašam, kakšen je smisel sprejemanja takih aktov, če vemo, kakšen je učinek? Mi imamo recimo neko članico Evropske komisije, zadolženo za promet, vsi glavni prometni projekti, ki so bili v tem času začeti, se peljejo daleč mimo Slovenije. To je pa učinek, ne. Recimo eden največjih projektov, ki je načrtovan v tem obdobju, dodatna hitra železnica sever-jug, ne bi celo imela dvainšestdesetkilometrski predor zato, da se na daleč izogne državi Sloveniji, kar seveda pomeni, da je Slovenija od vseh teh tokov izločena. Lahko temu rečemo, da so naši predstavniki institucijah Evropske unije preprosto nesposobni in to bi bil zelo, pravilen izraz, ampak gre še za nekaj drugega, ne. Ponavadi se srečamo pol s tisto floskulo, ja, saj, ko delaš v institucijah Evropske unije, si pa odgovoren vsej Evropi oziroma vsem evropskim državljankam in državljanom, kar je seveda v teoriji res, ampak gospe in gospodje, vsi predstavniki Nemčije, ki delajo v institucijah Evropske unije, še kako na prvo mesto postavljajo nemški interes, ne. Jaz ne vem, zakaj potem slovenski pozabijo na slovenski interes tisti hip, ko tja pridejo, ne. Drugo je, da poleg tega, da imajo očitne težave s hrbtenico, pa mogoče kdo tudi z išiasom, je še problem neznanja, ampak to ni problem Evropske unije, kaj se zdaj vse za vse že krivi Evropsko unijo, ne, to je problem tukaj in zdaj, ne. Krasno se je zadnjič videlo, ne, pri predstavitvi proračuna, ko se je tako vehementno reklo: "Ja, zdaj pa imamo pa še, napovedujemo davčno reformo, tako da se bo malo sprostilo pri dohodnini." Kar je lepo, to je dobro, to je pozitivno, a ne, ampak bomo pa fejst zašravfali pol pa pri kapitalu, a ne, bomo pa dvignili dodatne obdavčitve in to dvakratno, ker se pol itak kumulativno to sešteva, pa ukinili bomo tiste praktične olajšave za dolgoročna vlaganja, ne. Samo je treba imeti majčkeno znanja, ne, in tisto majčkeno znanja pove pa naslednje, da na tako majhnem trgu, kot je slovenski, je manevrski prostor dvigovanja povpraševanja, a ne, se pravi te strani, ke recimo reguliraš tudi z dohodnino, z davkom pač v tem smislu, ta manevrski prostor izjemno majhen, ker je trg zelo majhen, ne. Tukaj imajo veliko prednost velike države, ne, ker imajo desetmilijonske ali pa celo stomilijonske trge, ne. Imaš pa ogromno možnosti, da seveda narediš državo, bolj perspektivno s tem, da narediš olajšave na kapitalski strani. Da pritegneš tuje investitorje, da spodbujaš dobra delovna mesta, da vzpodbujaš visoko produktivna vlaganja, ki potem odprejo visoko produktivna delovna mesta in tako naprej, visoke tehnologije. Jaz imam tega, gospe in gospodje, če ti sosed, Hrvaška zdajle znižuje davek na, kapital na petnajst procentov, ne, vi ga hočete pa dvigniti na trideset, tega seveda s tem ne boste naredili, povzročili boste strahoten beg kapitala, ne. Ker kapital, kako že rečejo, je plaha ptica, pa to vsakem priročniku piše, saj to ni treba neko silno znanje imeti, ampak to je treba razumeti, kaj v resnici z nečim narediš. In se pol s takim neumnostmi še hvaliti, ne. To je samo dokaz tega, kako vsi levičarji lepo zdaj klečeplazite pred Levico z veliko črko na začetku, ne, oni pa itak so nekje tam, da rajši ne bom naprej komentiral, ne. Saj je prej gospa, ki je predstavila Levico, tako lepo rekla: "Dajmo graditi skupne železnice Evropske unije." Ja, saj to poteka, o tem sem govoril. A ne veste tega? Samo tista naša komisarka, ki o tem odloča, je to speljala daleč, daleč mimo meja Republike Slovenije, ne. Toliko o tem, komu je namenjena deklaracija o usmeritvah za delo v Evropski uniji, ne. In tudi s prejšnjimi ni bilo nič bolje, da se razumemo, ne. To je prava katastrofa, kdo nas predstavlja institucijah Evropske unije in zato je potem seveda tudi toliko več nezadovoljstva s tem. Tukaj bo treba, ko se gre na volitve, ne samo gledati, katero stranko se bo, tudi koga iz posamezne stranke, da ima hrbtenico, da se bo boril za Slovenijo, ne. Take rabimo tam v Evropski uniji, ne pa nekoga, ki bo zagovarjal vse druge interese pa se kupčkal in pri tem mislil, kako se gre silno visoko politiko. Za konec pa še, da se vrnem na začetek. Seveda takega sistema, kot je zdaj nastal, sistema s kupom lažnih vrednot, sistema, kjer je ogrožen, kjer je ogrožena svoboda govora, sistema, kjer se ne ščiti zunanjih meja, ampak se hoče na silo ustvarjati neko multikulti godljo, ki skupaj ne gre, ne. Radikalni islam se ne integrira in to bi se enkrat že vsi lahko za vselej naučili. Tega ni mogoče vzdrževati brez nasilja in danes imate na ulicah Francije krasen primer, kako ne sme izgledati država Evropske unije. Če bi bile evropske institucije kaj vredne, bi se s tem tudi ukvarjale, bi zelo jasno obsodile ekscesivno nepotrebno pretirano grobo nasilje Francozov, francoske policije nad francoskimi državljani, ki se zdajle dogaja. Ampak jaz še nisem nobene evropske institucije slišal, da bi to obsodila, ne. In seveda to potem znižuje zaupanje v Evropo. Še enkrat povem, Evropa je v interesu Slovenije, zagotovo, Slovenija izvozna država, je na strateško zelo, pomembnem področju, imajo v številne prednosti s tega vidika. Ampak Slovenija potrebuje ljudi, ki bodo uveljavljali njene interese in potrebuje politiko, ki bodo ščitili Slovenijo in slovenske interese, ne, in seveda maksimalno iztržili stvari, tako kot se da, ne pa da se najbolj negativne vzorce, kot je recimo preganjanje sovražnega govora, ne, ko hočeš zapreti usta opoziciji, zaradi tega, ker veš, da nisi sposoben narediti nič pametnega več, ne, oziroma pelješ državo v totalno katastrofo, Evropsko unijo pa v propad, da se potem poseže po nasilju, ne. Kot primer tega še enkrat povem, je krasen primer Francija pod Macronom, ne, pa ne misliti, da je v Sloveniji kaj drugače, že zadnjič sem opozarjal, kaj se vse dogaja, ne, na nekem nižjem nivoju trenutno, ne. Recimo imate odstrani in blokira se nekoga zaradi tega, ker objavi slike z državne proslave Republike Poljske. Čakajte, ljudje božji, glejte, Poljska je članica Evropske unije. Če ima državno proslavo, kjer začne njihov predsednik in ki je pač cela posvečena domoljubju, ne, vrednoti, ki jo imajo mimogrede v ustih tudi vsi v Sloveniji, ne, v praksi pa jo spoštujemo zelo redki, ne, kako se lahko to opredeli kot sovražni govor. To samo pokaže na tisto, na kar opozarjam. Sovražni govor ni definiran in popolnoma nedopustno in direktna kršitev devetintridesetega člena Ustave Republike Slovenije, ki jamči svobodo izražanja, je torej ustavno zaščitena vrednota, je kakršnokoli administrativno uveljavljanje preganjanja sovražnega govora in v ta kontekst gre žal tudi izjava predsednika vlade takrat, ko je rekel, da nekateri naj pazijo, kam dajejo oglase, a ne. Skratka, ni več važen poslovni interes javnih podjetij, ampak politika. To, gospe in gospodje, je pa očitno protiustavno.